Pane předsedající, i na evropském kontinentě se potýkáme s dezinformacemi, s propagandou, s falešnými informacemi. I v Evropské unii se pokoušíme s tím něco dělat, ale otázkou je, jak to máme vlastně dělat. Evropská unie se už před časem rozhodla, že bude řešit situaci regulacemi, ukládáním dalších povinností těm, kdo poskytují prostory na serverech, těm, kdo provozují sociální sítě, chce regulovat vlastně veřejnou diskusi na internetu. Zásadní problém totiž je, jak určit, co to je vlastně propaganda. Kdo to má určovat? Je odvěkým pokušením všech autoritativních a totalitních režimů určovat, řeknu li to biblicky, dobré a zlé. A dokonce se dá říci, že zpravidla proti propagandě nějakou regulací bojují právě ty režimy, které samy svou vlastní propagandu provozují.

Je to svobodná a férová diskuse. Jedině tak se lze dobrat pravdy, jedině tak se můžeme zbavit nějaké propagandy. A proto jsem nemohl souhlasit s regulací, která jde proti férové diskusi, která se snaží podporovat regulace.